Diese europäischen Investmentfonds mit einem Volumen von 6 Billionen Euro machen Dreiviertel aller Investments von Kleinanlegern in Europa aus. Der EVP geht es um den Schutz genau dieser Kleinanleger über eindeutige Vergütungsgrundsätze bis zu Mindeststrafen bei Gesetzesverstößen. Wir sind für eine strikte Haftung der Depotbanken, für strengere Sanktionen bei Managementfehlern. In zwei Bereichen Sven Giegold hat darauf hingewiesen gibt es unterschiedliche Auffassungen erstens bei den leistungsabhängigen Gebühren, also den performance fees Diese Anreizinstrumente bringen die Interessen von Kleinanlegern und Fondmanagern in Einklang. Es besteht keine Notwendigkeit, ein System zu kippen, etwa durch eine sogenannte symmetrische Ausgestaltung. Wenn Fondsmanager eine überdurchschnittliche Wertsteigerung erzielen, sollen sie am Erfolg teilhaben einverstanden. Wenn sie den Index aber unterschreiten, sollen sie die Verluste ausgleichen, im schlimmsten Fall durch eigene finanzielle Ressourcen das ist nicht hinnehmbar. Jeder weiß, dass Fondsanlagen immer mit Risiken verbunden sind, und teilweise mit Faktoren, auf die man wenig Einfluss hat. Zweitens Bei den Bonusregulierungen für Manager wird vorgeschlagen, die 11 Begrenzung aus der CRD IV Richtlinie, also das gleiche Verhältnis zwischen fixem und variablem Gehalt, auch auf UCITS anzuwenden. Im Bankensektor herrschen andere Vergütungssysteme als im Fondsmanagementsektor. Das muss man schon unterscheiden. Hier reicht es völlig aus, sich auf die allgemeinen ESMA Richtlinien zu beschränken.